constantes agresiones por las calles —hace apenas cuatro días, un grupo de neonazis daba una brutal paliza a un joven en Barcelona—. La violencia de la extrema derecha no es el resultado de un exaltado puntual, por mucho que muchos y muchas se empeñen en decirlo aquí. Es el producto de una cadena de responsabilidades que empieza por algunos de los que se sientan en la bancada de enfrente, pero también de quienes acuerdan con ellos o de quienes los blanquean para repartirse los sillones. Hay una relación directa entre los discursos del odio que criminalizan migrantes, que justifican la violencia contra las mujeres, contra personas LGTBI, y los matones que ejecutan la violencia por las calles. Y lo triste es que, lejos de plantear una reflexión seria, vemos a este Parlamento y a la Comisión Europea asumir de forma irresponsable, no solo los nombres, sino las ideas que acuñan los neofascistas con sus discursos excluyentes. Así lo acredita el desafortunado título de la cartera de Protección de Nuestro Modo de Vida Europeo.

Desde luego, mejor les iría a este Parlamento y a Europa si tomáramos nota de lo que decía un viejo combatiente antifascista español al fascismo no se le discute, se le